weil sie erkannt haben, dass wir vor internen und externen sicherheitspolitischen Herausforderungen und Bedrohungen stehen, die kein Land alleine lösen kann. Wir haben zu wenig Geld, zu wenig Personal, zu wenig Effizienz. Das Europäische Parlament legt in dieser Debatte noch einen Zahn zu. Wir wollen, dass die permanente strukturierte Kooperation gemeinsam planen, gemeinsam forschen, gemeinsam beschaffen intensiviert wird und alle Mitgliedstaaten teilnehmen. Wir benötigen eine Erweiterung der Aufgaben der europäischen Verteidigungsagentur. Wir benötigen einen europäischen Verteidigungsministerrat, und ich sage, auch einen europäischen Verteidigungsminister, der mit der Außenministerin gemeinsam die Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik vorantreibt. Gehen wir schneller voran als bisher der Bericht möge die richtige Initialzündung geben.